Auch hier haben wir schon darüber diskutiert, und auch die Menschenrechtskommissarin hat vor Kurzem wegen der humanitären Katastrophe genau dort Alarm geschlagen. Ich bitte Sie also Es geht um dringende Nothilfe, die müssen wir jetzt leisten! Deshalb beantragen wir die Erklärungen von Kommission und Rat dazu.